Señor presidente, hoy de nuevo asistimos a un debate sobre el futuro de la Unión Europea. Y yo creo que en ese futuro hay dos revoluciones que van a marcar nuestras vidas la revolución tecnológica o digital y la revolución energética. La Unión Europea tiene que hacer frente, por lo tanto, a estos desafíos. Al desafío de la revolución energética que va a marcar nuestra vida, nuestra forma de viajar, nuestra forma de consumir, etc. siendo ambiciosa en la lucha contra el cambio climático, que es el gran desafío que tiene la humanidad. En esta legislatura se han dado pasos muy importantes para poner a Europa como líder de esa transición energética. Como líder para conseguir la descarbonización y conseguir los objetivos de clima. Pero no podemos bajar la guardia, porque el desafío es muy importante y la respuesta tiene que ser constante.